ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um yfirtöku ríkisins á speli h f og niðurfellingu veggjalds um hvalfjarðarauk flutningsmenn eru auk mín háttvirtir þingmenn árni þór sigurðsson katrín jakobsdóttir og þuríður backman tillögugreinin hljóðar svo

gert verði ráð fyrir kostnaði við verkefnið á fjárlögum ársins tvö þúsund og átta þessi tillaga var flutt og borin inn í þingið í haust áður en fjárlög fyrir árið tvö þúsund og átta voru afgreidd en kemur fyrst til umræðu nú þessi tillaga er á ýmsan hátt efnislega samhljóða hvað markmið varðar þeirri tillögu sem var til umræðu fyrr í dag í háttvirtu alþingi þar sem flutningsmenn voru háttvirtir þingmenn frjálslynda flokksins þar sem gert er ráð fyrir heimild á fjáraukalögum að sett verði sérstök fjáraukalög sem kveði á um spalar h f og yfirtaka þar með það hlutverk sem þar er það er eign og rekstur hvalfjarðarganga þannig að ég mun ekki mikið fara að ganga inn í þá ágætu umræðu sem var fyrr í dag um sama efni en þó gera grein fyrir því hvernig þessi tillaga gerir ráð fyrir að málið sé nálgast á nokkurn annan hátt árið nítján hundruð níutíu stofnuðu vegagerðin járnblendifélagið h f og akranesbær félag um jarðgangagerð undir hvalfjörð ári síðar stofnuðu þessir aðilar hlutafélagið spöl e h f gangagerðin var boðin út nítján hundruð níutíu og fjögur framkvæmdir við

ríkissjóðs og framkvæmdin var ekki á þágildandi samgönguáætlun spölur e h f vann að verkefninu á grundvelli sérstakra laga og samnings við ríkissjóð sem heimiluðu félaginu að fjármagna byggja og reka hvalfjarðargöng opinberir aðilar áttu og eiga meiri hluta í speli e h f og kveðið er á um að ríkinu verði afhent göngin til eignar þegar þau hafa verið borguð upp sem gert var ráð fyrir að yrði á tuttugu árum öllum er kunnugt hvernig félaginu hefur tekist að uppfylla þau markmið sem sett voru í upphafi árangurinn af starfi félagsins er sá að umferð hefur aukist verulega milli höfuðborgarsvæðisins og vesturlands og jákvæð áhrif vegtengingarinnar er langt umfram væntingar aukin umferð hefur gefið meiri tekjur en spáð var og það hefur gert mögulegt að lækka veggjöldin sömuleiðis var árið tvö þúsund og fimm samið um endurfjármögnun lána á hagstæðari kjörum að óbreyttu mun spölur greiða lán sín að fullu tvö þúsund og átján og göngin þá renna til ríkissjóðs

í upphafi var gengið út frá því að vegfarendur hefðu val um að aka hvalfjarðargöng eða hvalfjörðinn reynslan er sú að vel yfir níutíu prósent vegfarenda nota hvalfjarðargöng og líta svo á að göngin séu eðlilegur hluti af vegakerfi landsmanna þrátt fyrir að hvalfjarðargöng hafi verið byggð á ákveðnum forsendum um að veggjald greiddi upp stofnkostnað þá hafa forsendur breyst að því leyti að göngin eru eina vegamannvirkið á íslandi þar sem sérstakri gjaldtöku er beitt ríkissjóður hefur haft margs konar hag af verkefninu sem meðal annars kemur fram í mun minni stofnkostnaði og rekstri vegarins fyrir hvalfjörð auk margs konar samfélagslegs ávinnings sem meðal annars felst í styttri vegalengdum það sjónarmið að áframhaldandi gjaldtaka um hvalfjarðargöng sé ósanngjörn á því rétt á sér í ljósi þess að aðrir vegir sem gerðir eru af ríkinu eru án veggjalds og ekki liggur fyrir nein heildarstefnumótun um hvort eða hvernig ríkið hyggst beita álagningu veggjalda við byggingu og rekstur umferðarmannvirkja jafnræðissjónarmið kalla því á að gjaldtöku þessari verði aflétt þingmál um þetta efni hafa áður verið flutt meðal annars lagði guðjón guðmundsson á hundrað þrítugasta og fyrsta löggjafarþingi fram veggjalds í göngunum og er tillaga hans fylgiskjal með þessari tillögu þá voru málefni hvalfjarðarganga talsvert til umræðu í aðdraganda síðustu alþingiskosninga og var þá einkum vakin athygli á því hversu mikil mismunun fælist í því fyrirkomulagi að innheimta veggjöld í göngunum einum samgöngumannvirkja það viðhorf kom meðal annars fram hjá oddvita samfylkingarinnar í norðvesturkjördæmi og hét hann því að beita sér fyrir breytingu á þessu fyrirkomulagi vísað er síðan til greinar háttvirtur þingmaður guðbjarts hannessonar í morgunblaðinu tólfta febrúar þar sem rakin eru þau sjónarmið sem hann hefur síðan á alþingi í umræðum í dag

yfirtaki einkahlutafélagið spöl og þar með allar skuldbindingar þess með því væri lúkningu þeirra samninga sem gerðir væru við spöl e h f árið nítján hundruð níutíu og fimm flýtt þá yrði samhliða tekin ákvörðun um að fella niður veggjöldin í göngunum en á vegáætlun hvers árs yrði gert ráð fyrir framlagi til að standa undir rekstri ganganna eins og öðrum vegamannvirkjum og greiðslu áhvílandi lána vegna framkvæmdanna til ársins tvö

og lánstími þeirra til ársins tvö þúsund og átján reksturskostnaður hvalfjarðarganga eru tvö hundruð milljóna króna á ári en niðurfelling veggjalds mundi lækka kostnað af rekstri ganganna herra forseti hér eru síðan fylgiskjöl með þessari þingsályktunartillögu eins og ég sagði áðan tillaga til þingsályktunar um veggjald í hvalfjarðargöng sem flutningsmaður var þáverandi háttvirtur þingmaður guðjón guðmundsson og var flutt einnig eru fylgiskjöl með þessari tillögu eru greinar um þetta efni það er það sem sá er hér stendur hefur skrifað þá ber og að vísa til fjölda samþykkta frá sveitarfélögunum á vesturlandi í þessa veruna að þessari mismunun sem þarna á sér stað verði aflétt og að íbúar sem þurfa að nota og fara í hvalfjarðargöng sitji þar við sama borð og aðrir og greiði þar ekki sérstaklega fyrir þessi tillaga sem hér er flutt lýtur að því að í raun verði hvalfjarðargöngin tekin inn á vegáætlun þannig að leitað verði af samgönguáætlun á hverjum tíma en auðvitað má nálgast málið frá ýmsum sviðum þess vegna höfum við gert ráð fyrir því að þessi þingsályktunartillaga gangi til samgöngunefndar til

það er mjög fróðlegt að sjá að á heimasíðu spalar e h f kemur fram að umferð hefur orðið mun meiri um göngin eins og búist var við eins og vikið var að hér áðan og að samtals fóru tvær milljónir þrjátíu þúsund bílar um hvalfjarðargöng á árinu tvö þúsund og sjö eða níu komma þrjú prósent fleiri en árið tvö þúsund og sex þetta er í rauninni fyrst sinn sem ársumferðin nær tvær milljónir bíla frá því að göngin voru opnuð og hefur í rauninni tvöfaldast frá árinu nítján hundruð níutíu og níu það er hægt að víkja að ýmsu sem hefur komið fram fyrr í umræðunni í dag um hvalfjarðargöngin en rökin á sínum tíma fyrir því að þessi leið var valin þá eru komin fram meðal annars þau að þetta þótti eina færa leiðin til að fjármagna og taka þá áhættu sem hann taldi að í gangagerðinni fælist og í öðru lagi væri leiðin fyrir botn hvalfjarðar væri raunverulegur valkostur þannig að þeir sem ekki vildu fara í göngin eða efna til þess kostnaðar sem það hafði í för með sér ættu möguleika á því að keyra inn fyrir hvalfjarðarbotn raunin er orðin allt önnur raunin er sú að hvalfjarðargöngin eru orðin fastur hlutur af þjóðvegakerfi landsins af hringveginum og er því í hæsta máta eðlilegt að göngin fái þann sess í þjóðvegakerfi landsins og þar af leiðandi líka sá kostnaður sem á þeim hvílir enn verði tekinn inn þá meðal annars inn á vegáætlun til næstu ára eins og hér er varpað fram en vegfarendur fari um göngin með sama hætti og um aðra þjóðvegi landsins eg ætla svo sem ekki að hafa öllu fleiri orð um þessa tillögu ég vil leggja áherslu á að það er skoðun mín og skoðun okkar þingmanna vinstri hreyfingarinnar græns framboðs að þjóðvegakerfi landsmanna eigi að vera í opinberri eigu á opinbera ábyrgð og áform um einkavæðingu á einstökum vegarköflum allar hugmyndir í þá veruna eru í rauninni fáránlegar þetta er samfélagsmál vegakerfið í landinu og á að vinnast og framkvæmast sem slíkt þó að þessi framkvæmd varðandi spöl á sínum tíma væri sérstök og með sérstökum lögum væri gott mál þá og hefði reynst vel væri einmitt líka mikilvægt í þeirri lagasetningu og þeirri samningsgerð að að væri ríkið sem mundi í rauninni eignast framkvæmdina að lokum og það væri aðeins

að hvalfjarðargöngin séu hluti af hinu almenna þjóðvegakerfi landsmanna herra forseti ég legg síðan til að þessari tillögu verði vísað til háttvirtrar samgöngunefndar þar sem gert er ráð fyrir að þetta komi inn sem hluti af vegáætlun til næstu ára